Ik loop niet weg voor de voorgeschiedenis van het TFTP verdrag. Ik ken ook de Nederlandse burgers die buitengewoon bezorgd zijn over wat hier allemaal gebeurt. En natuurlijk, de titel van dit debat wijst er al op alles wat wij de afgelopen weken met de NSA hebben meegemaakt, maakt dit niet eenvoudiger.

Ik wil dan ook vragen aan de commissaris Wat is nu eigenlijk het economisch belang van deze overeenkomst?

Nogmaals, een evenwichtige afweging van de belangen, zeker als het over privacy en terrorismebestrijding gaat, is belangrijk. Maar laten we ook de eerlijkheid hebben om op een gegeven moment te zeggen 'We hebben hier ook economische belangen, namelijk goed betalingsverkeer met de rest van de wereld.'